Nahát a kormányok egyfelől hagynak ennyit elmenni, másfelől meg nagyon fukarok, amikor hozzá kell járulni a közöshöz. De az emberek Európáját akarják, az emberek szociális Európát akarnak, és ebben kevés válasz az, hogy hát igen, az adóügy, az tagországi kompetencia. Az adóügyek elrendezését nem az Úristen, nem a Mindenható döntötte el, ezt mi emberek tettük, hát ezt meg lehet változtatni.